Se intentaba crear un proyecto —el proyecto europeo— desde la base de la desregulación del mercado y se ha consentido la mayor estafa financiera de nuestra historia, con una moneda única sin tesoro público, con un Banco Central Europeo no emisor. Estamos, por tanto, ante una estafa financiera que hay que investigar. Así lo hemos planteado en el Congreso de los Diputados una comisión que investigue a los estafadores. Cien mil millones para rescatarlos, pero para condenar a la ciudadanía a vivir peor, a no tener buenos servicios públicos, a hacerles trabajar más años, a reducirles los salarios y a reducirles las pensiones. Este es el resultado de esta orientación económica que queremos poner en tela de juicio. No se trata de pagar la deuda soberana en su parte especulativa, no. Los negocios que han hecho los especuladores no se les pueden pagar, y hay que rescatar a los ciudadanos en Europa y al proyecto europeo, y no a los estafadores de la banca.